Ezen a napon a Föld mind a hétmilliárd lakosának emberi jogaira emlékezünk, emlékeztetünk, bárhol is éljenek, bármelyik szögletének is a világnak. Mindenkinek alapvető jogait, szabadságát és méltóságához való jogát meg kell őrizni, és ennek érdekében mindent meg kell tennünk nekünk is a Parlamentben. Minden tett, cselekedet, ami sérti, gyalázza, veszélyezteti ezt, az elfogadhatatlan. Ezért elfogadhatatlan és elítélendő az olyan politikai üzenet, amelyet például a magyar országgyűlésben mondott el egy jobbikos képviselő támadva a magyar kormányt és a parlamentet is, amely egyértelműen egy embercsoportot bélyegez meg, legyen az kisebbség vagy többség része. Az emberi jogok világnapján gondolkozzunk el mindannyian, vajon mit kell változtatnunk magunkban, és mit tudunk tenni mi magunk a közvetlen környezetünkben, hogy jobbá, toleránsabbá, türelmesebbé és biztonságosabbá váljon ez a világ.